Ich ponuka výrazne prevyšuje dopyt a nízka cena nemotivuje podniky k inováciám.

Po prvé, systém nefunguje ako ekonomický nástroj, lebo o množstve povoleniek rozhodli politici, ktorí aj pod tlakom priemyselnej lobby zjavne rozdali priveľa. Po druhé, okrem povoleniek môžu firmy svoje emisie čiastočne pokrývať aj lacnými uhlíkovými kreditmi z projektov tretích krajín, čo tiež prispieva k prebytku ponuky na trhu. Po tretie, v dôsledku nedomyslených politických rozhodnutí je v systéme množstvo škodlivých výnimiek. Ukazuje sa, že súčasná forma systému obchodovania s emisiami je pre firmy aj pre spotrebiteľov viac na ťarchu ako na úžitok. Firmy oberá o peniaze, ktoré by mohli investovať do výroby a zvyšovať tým zamestnanosť, spotrebitelia zas preplácajú emisné kvóty v cenách elektrickej energie, lebo dodávatelia ich hodnotu započítajú do cien elektriky napriek tomu, že kvóty dostali zdarma.